Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, reforma instrumentelor de apărare comercială nu e un moft.

Consiliul este instituția europeană care blochează, de cele mai multe ori, inițiative extrem de importante pentru dezvoltarea economică și, iată, blochează și reformarea instrumentelor de apărare comercială. De doi ani am cerut Comisiei, și în scris, și prin interpelare directă, să găsească măsuri antidumping. Cum apărăm Europa, care și așa este dezindustrializată, prin intrarea de produse din țările terțe subvenționate în țările lor? Suntem în fața negocierilor TTIP cu Statele Unite, unde, de asemenea, avem probleme cu legea buy American

Ce vom face dacă acest acord va fi încheiat fără să avem o lege buy Europe Mai sunt câteva luni până când expiră acordul Chinei cu Organizația Mondială a Comerțului și va fi cu statut de economie de piață.

Comisia și Consiliul stau cu brațele încrucișate și nu găsesc sau nu caută instrumente de apărare comercială. Așteptăm răspunsuri, dar, mai ales, măsuri concrete, domnilor!